Vielen Dank für diese Möglichkeit, ein weiteres Beispiel herauszugreifen. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Waschmittel einer bestimmten Marke in Deutschland und Frankreich auf völlig unterschiedlichen Rezepturen beruhen, weil in Frankreich traditionell Ammoniak als Chemikalie der Sauberkeit in den Nasen der Menschen eine Rolle spielt und in Deutschland eben Chlor.

Ich gebe aber zu, dass in der Situation, in der wir in Osteuropa und in ganz Europa momentan sind, derartige Geschmacksunterschiede natürlich eine politische Relevanz haben, und deswegen bin ich sehr wohl bereit zu sagen das habe ich ja auch deutlich gemacht dass Transparenz wichtig ist. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass deswegen die binnenmarktrelevanten Punkte, die für die Hersteller natürlich wichtig sind, um langfristig ein Produkt in ganz Europa vertreiben zu können, deswegen komplett verboten werden sollten. Wenn es gelingt, die Geschmacksmuster in den Räumlichkeiten von Bädern und WCs zu vereinheitlichen und Ammoniak und Chlor irgendwie zusammengebracht werden können, dann hätte ich damit kein Problem. Und ich würde es ungern sehen, wenn wir das den Herstellern per se verbieten, weil am Ende natürlich für die Produktion dieser Chemikalien Kosten entstehen und der Binnenmarkt seine Wirkung nur voll entfalten kann, wenn sie wirklich die günstigsten Produktionsvarianten wählen können.